Señora presidenta, quiero expresar mi acuerdo con el modelo de negociación y gestión de la comisaria Cecilia Malmström. No queremos una guerra comercial, sino un acuerdo de fondo sobre la industria aeronáutica. La negociación es siempre mejor que el enfrentamiento.

Por eso, abogo por persistir en el diálogo y aprovechar para ello las habilidades adquiridas y las relaciones y redes tejidas mientras se negociaba el ATCI. Denuncio, como truco de mal gobernante, enfrentar con esta amenaza el golpe que ha supuesto para la aviación estadounidense el problema con el Boeing B737 MAX, sin el cual creo que no estaríamos en esta situación. Defiendo poner en valor los estándares europeos ambientales y sociales, que son el mejor aval para nuestros productos ante los consumidores. Finalmente, espero que los planes para socorrer a los sectores afectados, como las producciones agroalimentarias vasconavarras de gran calidad, cuenten con la aportación de todos los actores públicos y privados que pueden contribuir a su diseño, desarrollo y ejecución.